2008. Le décrochage scolaire a augmenté de deux points.

Nous sommes dix ans après la crise. On peut le dire maintenant, c'est une génération tout entière qui a été sacrifiée au dogme de l'austérité. En 2008, nous avons su sauver les banques.

Tous les indicateurs sont au rouge et la seule réponse qu'on offre à la jeunesse, c'est le pessimisme, c'est la défiance aux politiques, c'est la porosité au populisme avec les conséquences qu'on connaît, sans oublier le désintérêt croissant envers nos institutions.

2014. Alors, écoutons enfin la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas qu'un mot, la jeunesse, c'est notre avenir. Secouez les États membres et la Commission! Essayez de comprendre que notre priorité est là, en face de nous. Notre priorité, c'est la jeunesse et en tout cas, il va falloir investir en elle.